forseti vill við þetta tækifæri þakka háttvirtum

fljótt og vel yfir veikindin og geti tekið til við ný viðfangsefni með óskertum kröftum það eru vissulega tímamót þegar forustumaður flokks kveður alþingi fyrrverandi forsætisráðherra og þingmaður til tuttugu og tveggja ára hann hefur sannarlega sett sinn á störf alþingis þá rúma tvo áratugi sem hann hefur átt sæti ég veit að ég mæli fyrir hönd okkar alþingismanna allra þegar ég þakka samstarfið við hann og óska honum alls góðs í framtíðinni og honum og fjölskyldu hans farsældar á komandi árum